Gospodine predsjedniče, čestitam kolegama izvjestiteljima, kolegi Novakovu i Ruži Tomašić i pozdravljam povjerenicu. Jako je bitno da kohezijska politika i kroz financijske instrumente i tehničku pomoć isto tako bude na usluzi građanima i poduzetnicima. Zato moramo slušati što nam oni govore, a kažu da su im financijski instrumenti poprilično komplicirani. Čak je i Europski revizorski sud rekao da su troškovi upravljanja financijskim instrumentima jako visoki. Naš odgovor na to treba biti povjerenje, a ne stotine stranica novih uputa. Dakle, moramo se više orijentirati na outpute, a manje na kontrolu inputa i to je ono što je važno da odgovorimo na ono što traže od nas. Isto tako tehnička pomoć mora naravno pomoći jačanju upravljačkih struktura, ali i krajnjim korisnicima koje moramo više informirati o mogućnostima financiranja njihovih ideja.